frú forseti góðir landsmenn sá viðsnúningur sem náðst hefur í ríkisfjármálum og efnahagsmálum frá hruninu tvö þúsund og átta og eftir hið erfiða samdráttarár tvö þúsund og níu er okkur íslendingum að sjálfsögðu gríðarlega mikilvægur en um leið er þessi árangur markverður af ýmsum ástæðum það hefur ekki aðeins náðst að rétta að mestu leyti af halla ríkissjóðs og stöðva skuldsetningu hans héldu einnig að koma þó nokkuð þróttmiklum hagvexti af stað hagkerfið tók að snúa við út úr samdrætti á síðari hluta árs tvö þúsund og tíu og á árinu tvö þúsund og ellefu mældist hagvöxtur hér yfir þrjú prósent samkvæmt nýjustu spá efnahags og framfarastofnunarinnar er gert ráð fyrir svipuðum hagvexti á þessu ári spár hagstofu og seðlabanka hljóði upp á nokkru lægri tölu eða um tvö komma sex prósent raunar er það svo þó það hafi ekki komið fram í máli þeirra tveggja ræðumanna sem hér töluðu frá stjórnarandstöðunni að hagvöxtur á íslandi er um þessar mundir einhver sá mesti sem finnst meðal þróaðra hagkerfa hann er meiri en í nær öllum löndum evrópusambandsins hann er meðal þess

þetta er ekki sagt á til þess að hefja aftur sönginn um ísland best í heimi eða öll okkar vandamál séu að baki en það er augljóst af því hvernig öðrum löndum er að ganga að þetta er nú ekki sjálfgefið það er líka ágætt að minnast þessa í ljósi þess óska svartagallsrauss sem hér hefur iðulega hljómað í sölum alþingis út frá hagrænu sjónarmiði er þetta mjög markvert vegna þess að þrátt fyrir erfiðar og umfangsmiklar aðhaldsaðgerðir í ríkisfjármálum hefur náðst að koma hagvexti aftur í gang

að með þeim aðgerðum sem hafist var handa um á miðju ári tvö þúsund og níu og með ákaflega erfiða en óumflýjanlegum aðhaldsfjárlögum tvö þúsund og tíu tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og tólf væri hætta að ísland lendi í svonefndri tvöfaldri dýfu það er að svo mikill samdráttur hjá hinu opinbera ríki og sveitarfélögum á sama tíma og erfiðleikar gengu yfir heimilin og einkageirann mundi leiða til enn dýpri kreppu eða að önnur niðursveifla mundi fljótlega fylgja hinni fyrri sem sagt hættan á tvöfaldri dýfu þetta hefur ekki orðið reyndin það er ekkert sem bendir til þess að svo verði fyrir því eru margar og samverkandi ástæður fall krónunnar studdi að sjálfsögðu vel við útflutnings og samkeppnisgreinarnar jók tekjustreymi til þeirra sem aftur er svo farið að hafa áhrif á vöxtinn og fjárfestingar til dæmis eins og sjá má í öflugri uppbyggingu í ferðaþjónustu

sem skýrir að hluta líka hvers vegna það hefur tekist að forðast tvöfalda niðursveiflu og koma hagvexti á stað þrátt fyrir erfiðar umfangsmiklar en óumflýjanlegar aðgerðir í opinberum fjármálum það er sú staðreynd að ríkisstjórnin valdi ekki hefðbundnar niðurskurðarleiðir heldur hlífði velferðarkerfinu forgangsraðaði þannig og fór blandaða leið

því geta menn ekki neitað nema menn séu tilbúnir til þess að horfa algerlega fram hjá opinberum hagtölum út af fyrir sig ef menn kjósa að gera það er það önnur umræða en þeir sem taka mark á opinberum hagtölum innlendum sem erlendum þeir geta ekki lengur neitað þessari staðreynd nú þegar við erum komin inn á fjórða ár þessarar ríkisstjórnar að okkar aðgerðir í ríkisfjármálum og efnahagsmálum sú blandaða leið sem við höfum farið hefur reynst efnahagslega farsæl komið íslandi betur í gang en nánast nokkru öðru þróuðu hagkerfi sem er að vinna sig út úr erfiðleikunum ég tel að það hafi verið sérstaklega mikilvægt að hlífa velferðarsamfélaginu eins og gert var til dæmis með því að skerða ekki almannatrygginga og atvinnuleysisbætur til dæmis með því þrátt fyrir lítið svigrúm að styðja við skuldug heimili með stórauknum vaxtagreiðslum og sérstökum vaxtaniðurgreiðslum með því að fara blandaða leið tekjuöflunar og aðhaldsaðgerða vissulega hafa kjarasamningar sem miðuðu að því að hækka lægstu laun sérstaklega og tengdar hækkanir bóta hjálpa hér til þær hafa haldi uppi kaupmætti tekjulægri hópa samfélagsins sem sýnir sig að vera efnahagslega mjög skynsamlegt það sætir einnig tíðindum að þvert á þróun mála í nánast öllum öðrum evrópulöndum dregur nú umtalsvert úr atvinnuleysi hér það stór í sex og hálft prósent í aprílmánuði síðastliðnum og með sama takti á það fara undir sex prósent strax nú í maí eða í síðasta lagi í júní það verður þá um svipað leyti og íbúatala landsins rífur í fyrsta sinn þrjú hundruð tuttugu þúsunda markið á fyrstu mánuðum þessa árs hefur því sem næst náðst jöfnuður aftur í búferlaflutningum til og frá landinu auðvitað spilar margt inn atvinnuleysi hefur minnkað betri gangur í hagkerfinu almennt og líka þau átaksverkefni sem stjórnvöld og í góðu samstarfi aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélögin hafa ráðist í til dæmis átakið nám er vinnandi vegur

ég segi já en er það ekki gott var það ekki það sem við vildum er það ekki nákvæmlega það sem að var stefnt og er það ekki lærdómurinn frá kreppunni í finnlandi að meðan erfitt er á vinnuamrkai hvetjum við ungt fólk og atvinnuleitendur til þess að nota tímann til að mennta sig og við fjárfestum þannig í framtíðinni og í betri lífskjörum og lífsgæðum og möguleikum þessa fólks þannig að einnig þar eru aðgerðirnar að heppnast og hafa sannað gildi sitt samandregið er það þannig að allir helstu hagvísar vísa nú í rétta átt hagvöxtur stefnir í að verða nálægt þrjú prósent tvö ár í röð og horfur næstu árin eru ágætar atvinnuleysi nú er þremur prósentustigum lægra miðað við árstíðaleiðréttar tölur og það var þegar það var verst fjárfestingar einkum atvinnuvegafjárfestingar eru á umtalsverðri uppleið þær ásamt aukinni útflutningsstarfsemi leggja mest til vaxtar landsframleiðslunnar öfugt við það sem svartsýnisspámenn sögðu hér í þessum sölum þegar þeir hættu að geta neitað því lengur að bati væri hafinn en þá sögðu menn hér í hálft ár já en það er tímabundið vegna þess að það er bara einkaneyslubóla sem drífur hagvöxtinn hvað kemur nú í ljós nei það er hægt það er útflutningsstarfsemin og það eru auknar fjárfestingar sem eru í fyrsta og öðru sæti þess sem drífa áfram hagvöxtinn einkaneyslan kemur í þriðja sæti þannig að allt hefur gengið eftir og allt hefur það reynst rangt sem betur fer sem þeir svartsýnu héldu hér fram opinber fjármál eru að komast í jafnvægi bæði fjármál ríkis og sveitarfélaga skuldasöfnunin hefur stöðvast og þær munu núna fara lækkandi á æstu árum sem hlutfall af aukinni landsframleiðslu kaupmáttur er að vaxta annað árið í röð verðbólga er vissulega áhyggjuefni gjaldeyrishöftin eru enn til staðar atvinnuleysi er auðvitað of mikið þó það sé að lækka og skuldabyrði margra heimila er of þung það mun þurfa áframhaldandi aðgerðir til að standa við bakið á þeim einkum og sérílagi skuldsettum ungum barnafjölskyldum fjárfestingaráætlunin sem ríkisstjórnin hefur kynnt er til marks um að nú erum við að snúa enn meira vörn í sókn við ætlum að styðja við efnahagsbatann og skapa fleiri störf og ná landinu hraðar út úr þessu nú þegar við erum komin í aðstöðu til þess auðvitað er staðan hér á hinu háa alþingi nokkurt áhyggjuefni en alþingi er vinnustaður og þjóðin mun ekki vorkenna þingmönnum þó við þurfum að vinna hér eitthvað lengur fram í vorið eða sumarið það mun fyrst og fremst ekki fyrirgefa okkur ef við förum heim án þess að hafa lokið okkar störfum eins og við værum grásleppusjómenn sem færum frá netunum á miðri vertíð og skildum þau eftir í sjó eða bændur sem hlypu út á miðjum sauðburði þannig þjóðþing ætlum við ekki að hafa hér það dugar ekki með fullri virðingu fyrir varaformann sjálfstæðisflokksins háttvirtur þingmaður ólöfu nordal að kenna öllu öðru um en alþingi um það sem hér fer fram hvað þá stjórnarandstöðunni auðvitað berum við öll ábyrgð það er rétt meiri hlutinn og ríkisstjórn en það gerir stjórnarandstaðan líka og ætli andsvör við sjálfan sig dögum og vikum saman segi allt sem segja þarf um það mál góðir landsmenn við höfum gengið í gegnum erfiða tíma en við erum hægt og bítandi og jafnt og þétt að sigrast á þeim og eftirleikurinn verður auðveldur borið saman við það sem að baki er ég óska landsmönnum góðs og gleðilegs sumars við eigum það svo sannarlega skilið núna að það viðri vel og við njótum þess að eiga gott sumar og okkur gangi sem flest í haginn